Señora Presidenta, Democracia el viaje inacabado, ese es el título que dio a una de sus obras un reconocido analista de los cambios teóricos y prácticos que experimentan las democracias contemporáneas. Y, efectivamente, estamos en medio de un viaje inacabado en el que se han cubierto muchas etapas, pero estamos en un periodo de riesgos, de incertidumbre y de muchas dudas. Pero, dentro de estas dudas, tenemos alguna certeza. La primera es que el edificio que ha resistido ha sido el de la democracia representativa es el edificio de nuestras instituciones sin parlamentos libres y basados en la voluntad popular, nunca ha sobrevivido la democracia. Pero también es verdad que la democracia necesita hoy innovaciones, reformas, cambios que mejoren la calidad, manteniendo los edificios que nos han servido hasta ahora y manteniendo la fortaleza de sus cimientos.

que los ciudadanos sean algo más que votantes cada cuatro o cinco años una democracia que amplíe el espacio deliberativo, en el que los ciudadanos discutan, razonen, intercambien sus opiniones, y una democracia que amplíe el capital social, en el que los ciudadanos rompan con su aislamiento y se integren en la comunidad. Y necesitamos también una dimensión europea para esa democracia. Eso creo que hemos conseguido con la regulación de esta iniciativa ciudadana. A partir de ahora no hay dos legitimidades, hay dos voces de los ciudadanos una está en este Parlamento y otra está en la iniciativa ciudadana.